Herr Präsident!

In der Tat handelt es sich bei diesem Bericht um den Nachschliff der großen Reformen, und die allermeisten Dinge sind weitgehend unstreitig. Leider wurde der Bericht jetzt zum Anlass genommen, die Freiheit des Mandats zu beeinträchtigen. Ich bin da anderer Meinung als andere Redner. Es wird versucht, den Organisationsauftrag des Präsidiums mit kleinteiligen Regelungen, auf die das Präsidium verpflichtet werden soll, zu belasten. Das gehört nicht in eine Geschäftsordnung. Und es wird versucht, Abgeordnete zu Buchhaltern ihrer Arbeit zu machen. Zu sagen Es ist ja gar nicht geplant, dass ungeplante Treffen da aufgenommen werden aber am Ende würde es sich so ausweisen, dass sogar ein auf der Straße schon in ein gewisses gräuliches Licht kommen würde

Wir haben ganz offensichtlich Wahlkampf. Und jetzt wurde in den letzten Tagen noch ein bisschen Aufregung angezettelt bei der Frage der geheimen Wahl.

Herr Kollege Corbett, Ihre Pressemitteilung, dass die EVP Fraktion sich verstecken will, ist sage ich jetzt mal weit hinter der intellektuellen Brillanz, die wir von Ihnen gewohnt sind, zurückgeblieben.